Jest ono ważnym czynnikiem wpływającym na pozytywne działania przedsiębiorstw w ich otoczeniu tak społecznym, jak i środowiskowym. Trzeba jednak pamiętać, że w warstwie deklaratywnej niektóre z firm i przedsiębiorstw mogą bardzo sprawnie posługiwać się dobrymi praktykami i tymi standardami, które tutaj przywołujemy w naszych deklaracjach, ale z drugiej strony w warstwie praktycznej zapomina się o nich. Najlepiej świadczy o tym przykład i doświadczenie ostatnich lat z Polski, kiedy duże sieci handlowe o uznanej marce, wkraczając na rynek, unikały poprzez kreatywną księgowość płacenia podatków, jednocześnie rujnując mały i drobny handel. Można tutaj wspomnieć o przykładach dużych firm farmaceutycznych, które stosowały praktyki korupcyjne, wprowadzając wręcz budżet na korupcję, a ich przedstawiciele handlowi korumpowali lekarzy i dyrektorów szpitali, co prowadziło do negatywnych konsekwencji.